um klukkan tvö þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um meðferð ríkisbanka og fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund